Mam mieszane uczucia przy tej poprawce i przy tej rekomendacji, której mamy udzielić. Z jednej strony cieszę się, że nie tracimy pieniędzy, ponieważ robimy to w ostatnim momencie 1 maja upływa termin ale z drugiej strony martwi mnie to, że w ogóle dochodzi do tego typu sytuacji.

I z jednej strony pytanie do pani Georgievej w jakim stopniu zmiana Komisji się do tego przyczyniła?